po przystępnych cenach oraz zachowaniu krajobrazu i ochronie środowiska naturalnego, a także podniesieniu, poprawie poziomu życia rolników. Jak to jest z tym poziomem życia? Dochody rolnicze stanowią jedynie 50 średniej innych grup zawodowych, a dodatkowo w połowie zależą od wsparcia z WPR, a niektóre kraje mają jeszcze znacznie niższe dopłaty.

W rezultacie coraz dotkliwszy staje się brak młodych rolników. Przed rolnikami stawiana jest wielość nowych zadań, często niezwiązanych z rolnictwem, podczas gdy budżet WPR jest systematycznie obniżany. W związku z tym apelujemy po raz kolejny o utrzymanie budżetu WPR przynajmniej na dotychczasowym poziomie w ujęciu realnym ze względu na podstawową rolę tej polityki w zapewnieniu zrównoważonego charakteru europejskiego rolnictwa pod względem gospodarczym, środowiskowym i społecznym oraz dalszym rozwijaniu obszarów wiejskich i rolnictwa.